Señor Presidente, quiero apoyar los contenidos de este informe —y así lo he hecho— porque son básicos para una industria que supone el cuatro por ciento del producto interior bruto europeo. Emplea a doce millones de conciudadanos y es fundamental para el crecimiento económico y para nuestro posicionamiento como potencia industrial y polo de conocimiento e innovación en el mundo. Creo que necesitamos más investigación aplicada sobre propulsión con energías alternativas y alabo el capítulo sobre gobernanza política. Apuesto por que se incorporen a este esfuerzo todas las autoridades y entidades que acrediten experiencias y buenas prácticas que funcionan. En este sentido, llamo la atención sobre realidades como el centro vasco de inteligencia para la automoción, en el que cooperan —en temas de innovación de interés común— grandes marcas que sustituyen la competencia feroz por un procedimiento seguro para compartir lo básico sin renunciar a la diferenciación.

Apuesto, además, por sustituir el concepto de deslocalización por el de multilocalización, porque mantener empleos aquí hoy nos obliga a implantarnos, de modo inteligente, en mercados emergentes. Y espero un rápido tránsito de las palabras a los hechos, que es en lo que habitualmente fallamos en Europa.